Schimbările propuse recent în Consiliul european pentru o așa zisă ameliorare a guvernanței Schengen sunt incoerente și pun în pericol libera circulație a cetățenilor europeni. Propunerea este un atac grav la integritatea spațiului Schengen, acesta trebuind să se bazeze pe încrederea reciprocă și solidaritatea între statele membre. Nu putem accepta ca situațiile definite în prezent ca fiind excepționale să fie multiplicate printr un nou mecanism, întrucât am da posibilitatea guvernelor cu tente naționalist populiste să folosească acest lucru pentru a și promova politicele antiunioniste. Avem deja exemplul Danemarcei, care încalcă sub ochii închiși ai Comisiei, garantul tratatelor, atât acquis ul Schengen, cât și principiile pieței unice. În final, vreau să atrag atenția Consiliului că lipsa de transparență și intenția sa de a exclude Parlamentul de la adoptarea noului mecanism sau a oricărei alte propuneri legislative nu poate fi acceptată și reprezintă o încălcare gravă a tratatelor.